þetta er sannast sagna orðið heldur hjákátlegt þegar hæstvirtur forsætisráðherra í endalausum vandræðagangi sínum reynir eina ferðina enn að búa til þá mynd að hér hafi allt farið á þann hátt sem það gerðist vegna þess hvernig staðið var að einkavæðingu bankanna ég hef ítrekað það margoft að það þarf að rannsaka og framsóknarflokkurinn kannast svo sannarlega við ábyrgð sína í því máli en hver er ábyrgð samfylkingarinnar þar börðust ekki fulltrúar þess flokks gegn því að farið yrði í dreifðari eignaraðild á bönkunum voru þeir ekki miklu meira áfram um einkavæðingu bankanna allt frá tíunda áratugnum upphafi hans heldur en framsóknarmenn nokkurn tíma svoleiðis að ætla að hengja sig í endalausa sögufölsun til þess að komast hjá því að horfast í augu við raunveruleikann sem menn standa frammi fyrir nú skilar okkur lítið áleiðis ég ætla ekki að eyða meiri tíma í það ég get hins vegar glatt hæstvirtur forsætisráðherra með því að í ræðu minni á eftir mun ég svara þeim spurningum sem hæstvirtur ráðherra varpaði fram hér um það hverju þyrfti að huga að hvað þyrfti til þess að koma hagkerfinu aftur af stað því að þar komum við því miður aftur og aftur að tómum kofanum hjá ríkisstjórninni þrátt fyrir að því hafi verið haldið fram nú í næstum því ár að það vanti bara herslumuninn og alltaf finna menn nýjar ástæður sem skýringar á því hvers vegna þennan herslumun vanti það var seðlabankastjórinn það var skýrsla um stöðu bankanna það var evrópusambandið og nú er það icesave alltaf vantar herslumuninn og alltaf er samfylkingin algjörlega ráðalaus í ríkisstjórn